tekið vaxandi þátt í atvinnurekstri meðal annars með þeim hætti að fólk hefur fjárfest í fyrirtækjum ekki síst meðan að hlutabréfamarkaður var sem virkastur og fólk lagði umtalsverðan hluta af sínum sparnaði í hlutabréf oft með góðri ávöxtun og auðvitað var það mjög

með þessum hætti gat almenningur tekið virkari þátt í atvinnurekstrinum jafnvel haft einhver áhrif á stefnu atvinnulífsins og enn fremur hitt að styðja við uppbyggingu atvinnulífsins með því að leggja fram áhættufé í formi hlutafjár til þess að styðja við uppbyggingu atvinnulífsins í landinu við sjáum mjög mörg góð dæmi um þetta og það er svo að þegar best lét má segja að á flestum heimilum var til hlutabréf í einhverri mynd og sem auðvitað endurspeglaði áhuga fólks á því að taka þátt í atvinnurekstri jafnvel þó það kysi ekki að vera í forsvari fyrir atvinnureksturinn þá vildi það með þessum hætti þó taka þátt í atvinnurekstrinum þó það hefði ekki bein áhrif á rekstrarlega framvindu fyrirtækja frá degi til dags það eru auðvitað hins vegar til skuggahliðar á þessu við vitum að hlutafé er í eðli sínu áhættufjármagn og stundum gengur vel og stundum gengur illa og á síðustu haustdögum fengu menn að finna fyrir því svo um munaði að oft gengur illa og hrunið varð hér í fjármálaheiminum og með hruni bankanna í upphafi októbermánaðar var sem köld vatnsgusa framan í margt fólk mjög margt fólk hafði í góðri trú lagt fjármuni sína í fyrirtæki sem það hafði haft mikla trú á og vildi með þessum hætti auðvitað bæta sinn eigin hag og um leið stuðla að uppbyggingu á atvinnulífi sem menn höfðu bundið miklar vonir við það er þannig að eins og margoft hefur komið fram að þetta hrun sem varð í bankakerfinu í haust hafði margvíslegar alvarlegar afleiðingar menn hafa kannski minna talað um afleiðingarnar sem urðu fyrir það fólk þá fjölmörgu einstaklinga sem fjárfest höfðu í bankafyrirtækjum fjármálafyrirtækjum og ýmsum öðrum skyldum fyrirtækjum venjulegt fólk sem hafði verið að slíta þessa peninga nánast undan nöglunum til þess að geta lagt í þessa fjárfestingu varð fyrir gríðarlegu tjóni það er oft talað um að það fólk sem leggi peninga í fyrirtæki séu fjármagnseigendur en það er auðvitað kannski dálítið gildishlaðið hugtak sem lítur þá fram hjá því að þetta er almenningur sem er að taka áhættu leggur fjármuni í atvinnurekstur og í haust fór illa hjá mjög mörgum það er talið að fjörutíu og sjö þúsund einstaklingar hafi tapað nærri því hundrað þrjátíu milljörðum á einni viku vegna hlutabréfaeignar í bönkum sem núna eru orðin verðlaus á sama tíma þá töpuðu fjórtán hundruð lögaðilar það er fyrirtæki nærri einum milljarði eða níu hundruð tuttugu milljörðum þúsundum milljörðum hér um bil af sömu ástæðum og bak við þetta eru auðvitað líka fjölmargir einstaklingar sem þarna eiga um sárt að binda það er athyglisvert að í þessum hópi eru talsvert margir eldri borgarar fólk yfir sextíu og fimm ára að aldri og það út af fyrir sig á sér eðlilega skýringu fjárráðin eru kannski rýmri hjá fólki eftir að það er komið yfir erfiðasta skuldabaslið og þá leggja menn peninga í einhvers konar fjárfestingu til þess að bæta sinn hag og til þess að leggja grundvöllinn að áhyggjulausara ævikvöldi það var auðvitað þannig að á þessum tíma var oft vakin athygli á því að staða þessara minni hluthafa í þessum stóru fyrirtækjum væri ekki sem skyldi og það voru mjög margir sem töluðu um þetta ég vek athygli á skrifum morgunblaðsins í þessa veru ég vek athygli á frumkvæðishlutverki manna eins og eyjólfs konráðs jónssonar sem flutti um þetta

afleiðingum þess hruns sem ég gerði hér aðeins að umtalsefni að það var ekki nægilega vel að verki staðið engu að síður í þessum efnum það er líka ástæða til að nefna nafn mannsins vilhjálms bjarnasonar viðskiptafræðings sem hefur verið óþreytandi í því að vekja athygli á stöðu hinna minni hluthafa og hvernig þeir hafa oft og tíðum verið bundnir upplýsingum um stöðu fyrirtækja sem þeir hafa fjárfest í og hafa ekki haft aðstöðu til að fylgjast með með nægilegum hætti framvindu mála inni í þeim fyrirtækjum sem þeir hafa ef til vill fjárfest í menn spyrja kannski hvernig er hægt að skilgreina hugtakið minni hluthafar það er auðvitað verkefni sem sú nefnd sem þessi þingsályktunartillaga gerir ráð fyrir að verði sett á laggirnar hefur með höndum það er að skilgreina þetta hugtak nákvæmlega ég hygg þó að flestum sé þetta nokkuð ljóst hvað hér er verið að eiga við hér er verið að eiga við almenning sem er að fjárfesta án þess að ætla sér ráðandi hlut í viðkomandi fyrirtæki en vill festa fé sitt í ágóðaskyni í einstökum fyrirtækjum eða af öðrum ástæðum til þess að styrkja grundvöll atvinnulífs til dæmis í sínum heimabyggð og við höfum auðvitað ýmis hugtök sem löggjafinn hefur ekki verið í vandræðum með að skilgreina við þekkjum hugtök eins og fagfjárfestar sem er annað en hinir almennu fjárfestar þannig að það ætti ekki að vera vandamál að finna hér eðlilega skilgreiningu á þessu hugtaki við vitum líka og það höfum við séð á undanförnum mánuðum eftir hrun bankakerfisins í haust að það hafa komið fréttir af stórkostlegum lánveitingum sem hafa átt sér stað inni í þessum fyrirtækjum til einstakra stærri hluthafa og jafnframt hafa borist fréttir af gífurlegri áhættutöku sem fyrirtækin hafa verið að taka án þess að minni hluthafar hafi kannski getað gert sér grein fyrir hvað hér væri á seyði að öllu leyti og þess vegna er að mínu mati mjög mikilvægt að reyna að styrkja stöðu minni hluthafanna og gera þeim kleift að fá aðgang að þeim upplýsingum sem þeir þurfa á að halda til að geta tekið ákvörðun um það hvort þeir haldi hlutafé hvort þeir fjárfesti eða hvað þeir gera við þessa fjármuni sína ég hafði af því frumkvæði á hundrað þrítugasta löggjafarþingi að flytja tvö frumvörp sem átti að taka að nokkru leyti á málum minni hluthafa í landinu þessi frumvörp liggja hér fyrir sem fylgiskjal tvö og fylgiskjal þrjú með þessari þingsályktunartillögu og í sjálfu sér er ekki ástæða til að fara mörgum orðum um það þar er rauði þráðurinn sá að verið er að reyna að styrkja stöðu minni hluthafanna gera þeirra stöðu sterkari þannig að menn geti sem eru minni hluthafar haft meiri áhrif á það sem gerist í þessum stóru félögum og minni félögum svo sem einnig líka og því miður voru þessi mál hvorugt afgreidd hér úr þinginu ég vil nú ekki segja að það hafi verið vegna linkindar alþingis en svona fór þetta í þessum tilvikum þó voru hér engir aukvisar sem voru með mér meðflutningsmenn það voru háttvirtur þingmaður halldór blöndal jóhanna sigurðardóttir hjálmar árnason steingrímur j sigfússon og guðjón a kristjánsson þrír þeirra hafa orðið formenn sinna stjórnmálaflokka tveir þeirra eru núna ráðherrar í ríkisstjórninni og báðir formenn þeirra stjórnmálaflokka sem standa að núverandi ríkisstjórn þannig að ég geri nú ráð fyrir því að um þetta mál geti tekist býsna breið almenn pólitísk samstaða í ljósi þess að það hefur komið fram í þessum frumvörpum skýr vilji af hálfu þessara stjórnmálaforingja að það sé tekið á þessum málum með einhverjum hætti auðvitað má velta því fyrir sér hvort það hefði átt að leggja fram sérstakt frumvarp í þessum efnum hér og nú mín niðurstaða var sú að hér væri um að ræða býsna flókið mál og viðurhlutamikið sem væri ástæða til þess að fara ofan í af sérfræðingum til þess að róa fyrir allar víkur í þessum efnum þessi frumvörp sem ég geri hér að umræðuefni taka auðvitað ekki til nema afmarkaðs þáttar þess viðfangsefnis sem gert er ráð fyrir að tekist sé á við í þessari þingsályktunartillögu ég tel þess vegna að það væri eðlilegt eins og lagt er til í tillögunni að það verði sett á laggirnar sérstök nefnd sérfróðra manna sem móti tillögur í þessum efnum sem hafi þetta að markmiði sem ég hef verið hér að gera að umtalsefni það er ekki óeðlilegt að þessi nefnd fái tiltölulega skamman tíma að þessu sinni það væri ekki óeðlilegt að henni væri ætlað að ljúka sínu verkefni fyrir árslok á þessu ári það tel ég að væri mjög vel gerlegt ef þingið mundi fyrir vorið núna fyrir sumarið ljúka afgreiðslu málsins þannig að hægt væri að setja á laggirnar þessa starfsnefnd sem gæti unnið þetta mál ástæðan fyrir því að ég tel að það skipti máli að þessu máli sé unnið tiltölulega hratt og vel ástæðurnar eru margar það er auðvitað ljóst að það hefur orðið algjör trúnaðarbrestur hjá almenningi gagnvart því að fjárfesta í fyrirtækjum það er ótti við það að fjárfesta vegna þess að mjög margir hafa brennt sig á þessu soði og mjög margir hafa tapað mjög miklum fjármunum það er örugglega svo að mjög margir munu núna hugsa sig tvisvar um áður en þeir fara að fjárfesta í fyrirtækjum við sjáum líka vísbendingar um að almenningur er frekar að færa sína peninga í aðrar fjárfestingar heldur en í fyrirtæki eru að leggja peninga á bók kaupa varin skuldabréf og svo framvegis til þess að taka nú enga áhættu þess vegna er þetta hluti af því að endurvekja traust fólks á atvinnulífið að búa til lagaumhverfi og lagaramma utan um fjárfestingar almennings sem tryggir það að fólk geti nokkurn veginn eða rólegra tekið þátt í því að

það má líka færa fyrir því rök að þetta geti sameinað í rauninni tvennt sem mjög hefur verið rætt um núna eftir bankahrunið það er annars vegar getur þetta verið liður í því að slá skjaldborg um stöðu heimilanna vegna þess að fjárfesting í atvinnurekstri getur verið ábatasöm fyrir almenning og getur verið þáttur í því að fólk geti ávaxtað sitt sparifé og í öðru lagi hitt sem líka hefur verið lögð áhersla á og skiptir auðvitað mestu máli og það er það að koma fótunum að nýju undir atvinnulífið það verður auðvitað ekki gert nema inn í atvinnulífið streymi áhættufjármagn þolinmótt áhættufjármagn frá fólki sem er tilbúið til þess að leggja sitt af mörkunum til þess að byggja upp atvinnulíf og hafa þarna einhver áhrif á virðulegi forseti það er í sjálfu sér ekki ástæða til þess að hafa mjög mörg orð um þetta og ekki mörg fleiri orð um þetta umfram það sem ég hef þegar gert hér ég vek athygli á þeim tölum sem lagðar eru fram í þessu fylgiskjali fylgiskjali eina sem sýnir það mikla tap sem varð núna við hrun bankanna hjá almenningi í landinu sem fjárfesti í fjármálafyrirtækjum þetta segir ekki eða hluta af sögunni vegna þess að við vitum síðan að hrun fjármálafyrirtækjanna hafði alvarleg áhrif á stöðu margra annarra fyrirtækja og við vitum líka að áður en bankarnir hrundu þá hafði orðið veruleg lækkun á markaðsverði hlutafjár þannig að mjög margir höfðu orðið fyrir miklum skakkaföllum áður en til hrunsins kom í öðru lagi tel ég líka að það veganesti sem í raun og veru er lagt á borð með þessari þingsályktunartillögu þessi tvö frumvörp sem ég hef gert hér að umtalsefni marki á vissan hátt þá stefnu sem flutningsmenn telja að eigi að liggja til grundvallar það er að reyna að styrkja stöðu almennings sem vill taka þátt í atvinnulífinu á heiðarlegum forsendum til þess af ástæðum sem ég hef gert að umtalsefni virðulegi forseti ég trúi því að um þetta mál geti tekist ágæt pólitísk samstaða ég tel að það séu allar forsendur fyrir því að þetta mál verði afgreitt núna fyrir þinglok ég tók eftir því og hlýddi á með athygli miklar heitstrengingar háttvirtra þingmanna meðal annars úr viðskiptanefnd sem töluðu mjög um að það væri nauðsynlegt að þingið styrkti sjálfstæði sitt og hlutverk sitt og hluti af því gæti auðvitað verið það að afgreiða mál af þessu taginu frá sér fyrir sumarbyrjun áður en þinginu lýkur þannig að það sé hægt að undirbúa með vönduðum hætti lagafrumvarp og leggja það fyrir alþingi og með þeim hætti er alþingi að hafa bein áhrif á stefnumótunina vegna þess að þarna er verið að leggja annars vegar fram tillögur um það að taka á tilteknum afmörkuðum mikilvægum þætti efnahagsumhverfis okkar og viðskiptaumhverfis okkar og hins vegar þá að gefa þá yfirlýsingu til framkvæmdarvaldsins sem menn hafa nú dálítið verið að sproksett hér í dag um það að menn vilji að það sé tekið með tilteknum hætti á þessu afmarkaða verkefni ég treysti háttvirtur viðskiptanefnd til þess að afgreiða málið á tilsettum tíma áður en þinginu lýkur þannig að við getum fengið þetta mál sem fullbúið frumvarp síðar á þessu ári